Vandaag start in Moskou het Wereldkampioenschap voetbal met de openingswedstrijd tussen het Russische en het Saoedische elftal.

En dat hoeft niet te verbazen, want dat is een kleine stad net boven de noordpoolcirkel.

Met dat laatste middel dat hem rest vraagt hij aandacht voor alle Oekraïense politieke gevangenen in het land.

Collega's, binnen enkele weken verlaat het voetbalcircus Rusland en keert het land terug naar het duister.